Hovorili sme v predchádzajúcej debate o obchodnej politike a asi sa zhodneme na tom, že každá politika Európskej únie vrátane politiky obchodnej by mala byť koherentná s našimi európskymi hodnotami, ale mala by mať aj globálne ciele. A práve obchodná politika by mohla a mala byť účinným nástrojom na podporu spravodlivého obchodu, ktorý bude okrem ekonomických benefitov zohľadňovať aj sociálne, pracovné a environmentálne štandardy. Pred rokom sa nám v Parlamente podarilo presadiť, aby budúca spoločná obchodná politika Únie bola ohľaduplnejšia k ľuďom, aj k životnému prostrediu. Konkrétne každá medzinárodná obchodná zmluva by mala obsahovať klauzuly ohľadom transparentnosti, zodpovednosti korporácií a podobne. Mám len jednu otázku na pána komisára De Guchta Či v rámci stratégie Európa 2020 má Komisia stanovený konkrétny merateľný cieľ na posudzovanie pokroku v oblasti vplyvu obchodnej politiky Európskej únie na ľudské práva a sociálne a pracovné štandardy, ako aj na životné prostredie?